Hvala za besedo, gospod predsednik. Tukaj bi se navezal na svojo predhodnico, kolegico Godec, se v dveh, v zadevah, ki je povedala, strinjam z njo. Prva je ta, da je štiri leta res predolga doba, da neka ustavna, odločba še ni uresničena. In predvsem se strinjam z zadevo, ko ste rekli, da tisti, ki imajo otroke, se pravi, starši, ne vejo vsega o šoli. Samo, nimam nobenega otroka, ampak mislim, da imam, kar se tiče šole, kar nekaj izkušenj, in mislim, da sem kompetenten, da o tem tudi kaj lahko, povem. Kar se tiče osnovnega šolstva, menim, da je v Sloveniji daleč najbolj urejeno, če gledamo napram, srednje šole ter fakultet, ker mislim, da bi bi bilo še kar nekaj, za, urediti. Kot sem že povedal, se mi zdi res ta štiri leta zelo dolga doba. In se tega, to ne bi smelo zgoditi. Na to zadevo pa gledam nekako tako. Moje osebno mnenje je, nekoliko drugačno, kot je, sodba ustavnega sodišča, ampak to seveda ne zmanjšuje tega, da odločbo ustavnega sodišča moramo upoštevati. Sam menim, da bi v osnovnih šolah, - se mi zdi nekoliko tudi sporno mogoče, da sploh so, zasebne šole, kajti nekako delimo že pri teh mladih otrocih, se pravi, otroke, na, naše, vaše. Kajti menim, da je osnovna šola tako kvalitetna, da, da imajo vsi, zelo dobro priložnost, da se v njej, izobražujejo. Seeda pa zasebne šole lahko obstajajo, ampak menim, da bi jih, pač to je moje osebno mnenje, če starši imajo svobodno izbiro, da jih dajo v te zasebne šole, se pravi, tudi sami financirajo. Ampak ustavno sodišče je to reklo, da, ustava, se pravi, ni, eo se pravi, da ustavne odločbe ne spoštujemo in menim, da bi koalicija ter tudi samo ministrstvo moralo v prvi polovici leta dva tisoč devetnajst, to urediti, in upam, da se bo ta, to nekako presekalo, ta gordijski vozel, in se bo to, uredilo. Problem v teh, zasebnih, šolah vidim tudi v tem, danes ni, glavnega, govorca proti, migrantom, z opozicijske strani, da so te zasebne šole, vedno predstavljajo neko, družbeno skupino, ne. Se pravi, zdaj - če je v Sloveniji živi slovenska družina, ki je in, islamske veroizpovedi, najverjetneje ne bo, s ta, učenka sprejeta v neko, katoliško šolo. In potem bo seveda, ta islamska skupnost na primer imela tudi možnost, da, ustanovi, svojo šolo, ne, in ne vem, ali boste, opozicija, potem - glede na to, da se - tolikokrat slišimo proti, migrantom in tudi islamskim, veroizpovedi, ali boste potem odobravali ustanovitev, take, šole. Tudi zanimivo mi je, sama, ustavna obtožba, ki ste jo, ki ste jo omenili, proti, predsedniku vlade. Mislim, da ste kolegu poslancu, iz SD-ja, Milanu Brglezu očitali, da se nekako vmešava v zakonodajno, vejo oblasti. Ob tem pa ste, kolega Lisec, rekli, da se vam da se vam zdi smešno, da prejšnja ministrica za, šolstvo, vam je, rekla v pisarni, da nima moči za svojo poslansko skupino, ne. Po eni strani govorite, da je parlament, in poslanske skupine smo neodvisne od vlade, po drugi strani pa se čudite, da, sama ministrica nima, vzvodov, da pritisne na svojo, poslansko, skupino. kot sem rekel, želim si, da je se ta, odločba ustavnega sodišča po teh letih, po teh mnogih letih, se pravi, uzakoni in tako tudi apeliram na ministrstvo in na celotno vlado, da v najkrajšem možnem času pripravi, zakon, ki bo to tudi uredil. Hvala.